Monsieur le Président, la réforme la plus importante à faire est de réduire le nombre de sommets des chefs d'État et de gouvernement.

Si l'euro se porte mieux, c'est grâce à l'action de la Banque centrale européenne et de Mario Draghi.

Il en fut de ce dernier sommet qui a produit quelques paroles creuses sur une croissance plus forte mais rien de tangible, par exemple, sur la lutte contre le chômage des jeunes. De plus, les belles professions de foi européennes des chefs s'évaporent au niveau national. Le président Sarkozy prétend guider l'Europe et s'était vanté d'avoir fait le traité de Lisbonne.

Les millions de touristes qui affluent chaque été en France? Le demi million de Français qui travaillent comme frontaliers dans des pays voisins?